Señor presidente, el pasado 3 de mayo el Consejo de Europa señaló a España como uno de los países que no han implementado de manera completa ni una sola de las recomendaciones relacionadas con la lucha contra la corrupción. Por otra parte, en las recientes recomendaciones del Consejo de Europa a España, se menciona el lastre negativo que la corrupción tiene para la recuperación económica en nuestro país. La sentencia sobre el caso Gürtel señala directamente al Partido Popular como responsable directo y colectivo de una trama de corrupción que avergüenza a nuestro país y limita también nuestras opciones económicas. La corrupción hace un daño innegable a la economía, pero también a la democracia saquear las arcas del Estado no es amar a España. Pero este problema también es un problema para Europa, un problema que salpica y pone en duda la calidad democrática de las instituciones europeas y su compromiso con la transparencia. Es hora de actuar con coherencia y, sobre todo, con contundencia contra la corrupción.